Mit der fünften Geldwäscherichtlinie verpflichtet die EU die Mitgliedstaaten, in vielen Bereichen persönliche Daten an die Europäische Bankenaufsicht weiterzuleiten Entscheidungen, gegen die die Anleger und Sparer kaum rechtliche Handhabe haben.

Die Rolle von NGOs hingegen hat die EU bislang vom Kampf gegen die Geldwäscher ausgenommen. Im letzten Jahr warnte der maltesische NGO Kommissar Professor Kenneth Wain vor einer Anfälligkeit der NGOs für Geldwäschedelikte und die Finanzierung von terroristischen Vereinigungen. Professor Wain forderte deshalb die Ausweitung der EU-Geldwäschegesetzgebung auf NGOs. Aufgrund massiven politischen Drucks musste er zurücktreten. MONEYVAL, die Anti Geldwäsche Behörde des Europarats, teilt die Besorgnis von Professor Wain, da eindeutige Beweise vorlägen, dass NGOs als Geldwäschevehikel genutzt werden. Im Ausschuss stellte ich deswegen die Frage, wieso die Kommission NGOs außer Acht lasse. Die lapidare Antwort war Weil die Kommission nicht wünsche, dass NGOs als kriminell betrachtet würden.